Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Jahr 2008 haben wir nach intensiven Verhandlungen die Einbeziehung des Flugverkehrs in den Emissionshandel beschlossen. Ich war damals Berichterstatter, und einige der Schattenberichterstatter sind auch hier anwesend. Wir haben das nicht getan, um die Luftfahrtindustrie oder Drittstaaten zu ärgern, sondern wir haben das getan, weil wir ein großes Problem haben.

Für uns war es wichtig, wenn wir eine Gesetzgebung machen, dass wir alle Fluggesellschaften, die in Europa starten und landen, einbeziehen. Ob das europäische, ob das amerikanische oder chinesische sind sie müssen einbezogen werden. Das ist wichtig für den Klimaeffekt, und das ist natürlich auch für einen fairen Wettbewerb wichtig. Wir haben dies alles in der Mitentscheidung angenommen, und das Parlament hat gegenüber seinen ursprünglichen Vorstellungen sehr viele Kompromisse gemacht. Von daher ist es wichtig, dies auch Drittstaaten zu kommunizieren. Der Kompromiss ist gar nicht ohne weiteres abzuändern, weil wir hier in der Mitentscheidung sind. Natürlich gab es damals schon Widerstand aus Drittstaaten, und dieser artikuliert sich jetzt im Vorfeld der ICAO Generalversammlung, die nächste Woche beginnen wird. Ich glaube, dass wir rechtlich sehr auf der sicheren Seite sind

Aber wie alles ist das auch eine politische Frage. Und deshalb brauchen wir politische Unterstützung für unsere Verhandlungsführer bei der ICAO für Kommissar Kallas und für die belgische Präsidentschaft.

Ich habe letzte Woche die Verhandlungsführerin der Vereinigten Staaten getroffen und sie gefragt Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass die Klimagesetzgebung, die das Repräsentantenhaus angenommen hat und die Präsident Obama mit Worten immer unterstützt, ebenfalls von der Position betroffen wird, wenn die Amerikaner sich bei der ICAO damit durchsetzen, dass man ein System nur auf gegenseitige Anerkennung basieren darf.

Und die Amerikaner haben keine Antwort gegeben damit sollten wir sie stellen.